með henni er verið að innleiða ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar sem auðkennd hefur verið sem tvö þúsund og ellefu þrjátíu e s b en hún var tekin nítjánda janúar tvö þúsund og ellefu

gagnvart fyrirtækjum í e s b sömuleiðis er þar tekið skýrt fram að tiltekið umbreytingartímabil skal gilda vegna þeirra markmiðið með þessari ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar er að skapa gagnkvæmt traust milli lögbærra yfirvalda í aðildarríkjunum og þessum tilteknu þriðju löndum hvað þetta varðar jafnframt á líka að tryggja að réttinda hlutaðeigandi aðila sé gætt ákvörðunin kveður einnig á um það að það verði tiltekið aðlögunartímabil hvað varðar skyldu aðildarríkjanna til skráningar og eftirlits með endurskoðendum og endurskoðunarfyrirtækjum sem árita reikningsskil félaga sem skráð eru í tilteknum þriðju ríkjum hæstvirtur efnahags og viðskiptaráðherra mun fylgja eftir samþykkt þessarar tillögu með því að leggja fram lagafrumvarp á yfirstandandi

hér frú forseti er því um það að ræða að aflétta hefðbundnum stjórnskipulegum fyrirvara við ákvörðun sem tekin var af hálfu íslands innan sameiginlegu e e s nefndarinnar ég legg til virðulegi forseti að þegar þessari umræðu lýkur verði þessu máli líka vísað til háttvirtrar utanríkismálanefndar